Voorzitter, EU burgerschap is in de woorden van de Commissie de essentie van het gemeenschappelijke Europese project.

Dat gaat lijnrecht in tegen alles waar Europa voor staat.

Het wordt nu echt tijd om een keer in actie te komen. Er zijn drie zaken die moeten gebeuren. Allereerst, een verbod op het verkopen van paspoorten.